Señor Presidente, señor Comisario, yo no me atrevería a hacer un balance ni positivo ni negativo del Año Europeo del Desarrollo, aún es pronto. Es cierto que 2015 está siendo un año muy importante.

desde septiembre tenemos una nueva agenda normativa marcada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y en los próximos días, en París, espero que también se adopte un plan ambicioso contra el cambio climático. Sin embargo, no podemos ponernos medallas, porque lo complicado empieza ahora.

De nosotros dependerá que las buenas intenciones de este 2015 no se queden en papel mojado, sino que se transformen en acciones realmente efectivas. Así lo deseamos. La nueva Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030 tiene un carácter universal, lo que implica que nosotros compartimos la responsabilidad de hacerla realidad. Parte de nuestra labor pasa por garantizar de manera eficaz el principio de coherencia de las políticas para el desarrollo

Tenemos que dejar de dar con una mano lo que quitamos con la otra, como ocurre, por ejemplo, con nuestra política comercial, que no puede seguir empobreciendo a la gente del Sur y minando los objetivos de la política de desarrollo.